Un apoyo unánime de este Parlamento a esta Resolución es la única manera que tienen nuestros negociadores de conseguir mejorar un acuerdo que, si bien es el acuerdo irremediable que se ha tomado, desde el punto de vista financiero, en un Consejo Europeo sacudido por la crisis financiera, ciertamente contiene muchos puntos que aún son mejorables puntos que apuntan a una mejora en la ejecución del presupuesto comunitario, a una mayor flexibilidad y a la posibilidad de hacer una nueva revisión a medio plazo de estas perspectivas. Para conseguir todo eso se necesita el apoyo de esta Cámara y que seamos conscientes y juguemos limpio todos, es decir, que nosotros entremos ahora mismo en una negociación, pero que sepamos que, cuando votemos este acuerdo en el mes de junio, no estaremos solamente los diputados que apoyamos la Resolución, sino aquellos que la apoyan y que luego no la van a votar.